Gospodine predsjedniče, pozdravljam izvjestitelja, pozdravljam i povjerenika koji u ovim kasnim satima zastupa poglede Europske komisije. Ja bih se složio s kolegom Kowalom da su promijenjene okolnosti doista promijenile i svrhu ovoga izvješća.

Naravno da je politika prema Istočnome partnerstvu prvenstveno bila namijenjena da bi se zemlje iz Istočnoga partnerstva politički i gospodarski tješnje vezale za Europsku uniju. Mislim da nam svi ovi događaji u Ukrajini prvenstveno pokazuju da je i ubuduće potrebno staviti naglasak naravno i na te mehanizme, ali isto tako i na obveze Europske unije u političkoj i gospodarskoj potpori zemljama Istočnoga partnerstva. Zato bih se složio s izvjestiteljem, sada je vrijeme ne toliko za riječi nego i za konkretne mjere.